Doamnă președintă, doamnă comisar, vreau și eu să vă mulțumesc pentru raport și pentru această temă extrem de importantă. Dacă nu vom rezolva problema scăderii șomajului în rândul tinerilor, vedem cum tinerii pleacă nu dintr o țară în alta în Europa, ci chiar pe alte continente și alimentăm din bugetele naționale și europene forță de muncă calificată pentru Statele Unite, pentru China, pentru India.

Sigur că susțin această inițiativă, dar, spunea un coleg și spunea bine, trebuie să vedem cum reformăm și educația. Am exemplu concret în țara mea școlarizăm persoane pentru locuri de muncă care nu se regăsesc în economie și cred că trebuie să existe această legătură între ceea ce școlarizăm, ce locuri de muncă oferă economia și unde investim în pregătire profesională. Trebuie o educație a adulților, pentru că părinții nu mai vor să își dea copiii la școlile de meserii desființarea școlilor de meserii a adus asemenea efecte. Și eu cred într un program complet, cu măsuri complementare acestei inițiative, dar trebuie continuat, evident, și cu inițiativa legată de Garanția pentru tineret și Inițiativa pentru tineri.